Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, on m'interroge sur la politique européenne en matière d'immigration.

Sous la présidence maltaise, à plusieurs reprises, nous avons su prendre des décisions en matière de politique migratoire qui font honneur à la présidence et qui témoignent de la volonté j'espère de l'ardente volonté de l'Union européenne dans son ensemble de progresser en la matière. La Commission délibérera, aujourd'hui même et dans cette ville, de la politique migratoire, et nous allons montrer par des faits que nous allons annoncer que nous voulons rester solidaires, notamment de l'Italie, qui, en matière de politique migratoire, fait preuve d'une attitude à vrai dire héroïque. Nous l'avons dit, le premier ministre maltais et moi même, depuis le début de la crise, la solidarité est de mise,

Nous n'avons pas le droit de nous perdre dans des égoïsmes nationaux et nous allons le démontrer aujourd'hui. La Commission a beaucoup fait, mais elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait dû faire, parce que nos moyens techniques et financiers sont des plus limités.